Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, naturellement, deux grands blocs économiques comme l'Europe et le MERCOSUR ont intérêt à avoir des relations partenariales claires et nous avons donc intérêt à trouver un accord. Mais, comme cela a déjà été dit, je souhaite attirer votre attention sur l'évolution de l'Europe, sur l'évolution du continent sud américain, par rapport au moment où mandat vous a été donné. Nous n'avons plus affaire à la même économie, nous n'avons plus affaire aux mêmes hommes et notre Parlement est légitime, lorsqu'il vous dit qu'il est nécessaire de renégocier un mandat. Pouvez vous, dans le cadre des négociations actuelles, nous apporter des garanties sur les mesures de réciprocité, que nous appelons de nos vœux, en termes de protection du consommateur? Nous avons vu, au cours de ces derniers mois, que ces pays d'Amérique du Sud n'avait aucune honte à appliquer des mesures protectionnistes, lorsque cela les arrange.

Nous demandons des mesures sanitaires, des mesures qui protègent le consommateur européen.